le groupe des Verts ne votera pas pour cette Commission et, en même temps, nous vous proposons nos idées, notre imagination et notre détermination européennes.

Nous vous proposons une collaboration sans objections si vous voulez avancer sur une fiscalité européenne. Si vous voulez des ressources européennes propres, nous serons avec vous contre le souverainisme économique des États. Et je les nomme que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, nous serons avec vous. Si vous voulez être les garants des Traités il y a par exemple une négociation aujourd'hui au sein du Conseil pour remettre les réfugiés en Libye nous demandons au Conseil de nous dire quelle est la base juridique de ces négociations.

Le Conseil nous dit on vous dira ça à la fin des négociations. C'est impossible, c'est à la Commission d'intervenir pour que les institutions européennes soient informées sur la base juridique de ces négociations. Je peux vous donner des tas d'exemples. Si vous voulez avancer sur la dégradation climatique, si vous voulez que l'Europe aille plus loin que les trois fois 20, si vous allez vers 30 vous aurez la collaboration de tout le groupe des Verts européens. Si vous voulez aller plus loin dans la régulation des finances après la crise financière, vous aurez toute notre collaboration. Si vous voulez, avec votre Commission, aller plus loin en ce qui concerne la protection de l'Europe, vous aurez notre collaboration. Si vous voulez régler le problème de Chypre, vous aurez notre collaboration. Si vous voulez qu'on arrête enfin cette folie qu'un pays comme la Grèce je l'ai dit tout à l'heure dépense 4,3 de son PIB pour la défense, vous aurez notre collaboration.

Nous savons que nous nous sommes trompés la dernière fois pour M.

Donc, si vous êtes à la hauteur de nos rêves, et non pas à la hauteur de ce que vous avez démontré aujourd'hui, nous dirons franchement que nous nous sommes trompés, et nous serons à vos côtés.